Parlament mojej krajiny včera neschválil zmeny dočasného Eurovalu, čím vyjadril zúfalý protest svojich občanov proti absurdnostiam prichádzajúcim z Bruselu. Naši občania nemajú problém byť solidárni a pomôcť priateľom v núdzi. Nerozumejú však, prečo by sa zo svojej mzdy, ktorá je najnižšia v eurozóne, mali skladať napríklad na záchranu šesťmiliónového platu predsedu predstavenstva Société Générale. Veď oni ten malý plat dostanú len vtedy, ak svojou prácou zamestnávateľovi vyprodukujú potrebný zisk. A za spôsobené škody ručia zamestnávateľovi z vlastného vrecka. Preto sa, vážený pán komisár, obraciam na vás s otázkou prečo vaši kamaráti z problémových bánk najskôr z vlastného vrecka nezaplatia škody spôsobené inštitúciám a potom, ak by to nestačilo, prečo zvyšok nezaplatia poisťovne, ktoré kryli pochybné investície? Naši občania týmto vašim návrhom nerozumejú aj preto, lebo niekto určil príspevok pre Slovensko tak, že slovenský občan musí na krytie záruk odpracovať asi 300 hodín, zatiaľ čo nemeckému, belgickému stačí odpracovať ani nie polovicu.